herra forseti í septembermánuði tvö þúsund og þrjú skrifaði þáverandi utanríkisráðherra halldór ásgrímsson undir svonefnda valfrjálsa bókun við alþjóðasamninginn gegn pyntingum og annarri grimmilegri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu síðan þessi bókun var gerð hafa allmörg ríki fullgilt samninginn af þeim sem undirrituðu hann í byrjun en það gerðu

svo til öll ríki rómönsku ameríku suður afríka og fleiri lönd í hópi nágrannaríkja sem þegar hafa fullgilt samninginn eru svíþjóð

spánn og handan atlantshafsins mexíkó og nokkur mið ameríkuríki og svo til öll ríki suður ameríku sem þar með ganga undan með góðu fordæmi í þessum efnum og ekki bara undirrita heldur fullgilda samninginn því miður er það svo að áhyggjur manna af pyntingum og ýmiss konar ómannlegri eða vanvirðandi meðferð fólks fara fremur vaxandi en hitt og fremur hvimleitt fyrirbæri sem maður skyldi ætla að væri á útleið í heiminum og minni og minni ástæða til að hafa áhyggjur af yfir höfuð er það bara því miður alls ekki og þar kemur til ekki síst hið svonefnda stríð gegn hryðjuverkum og það hvernig ríkisstjórnir þar á meðal rótgróinna lýðræðisríkja sem maður skyldi ætla að hefðu mannréttindi og mannhelgi mjög í hávegum hafa tekið til við að túlka bæði eigin lög og rétt og alþjóðaréttinn þannig að þau hafi aukið olnbogarými og aukið svigrúm til jafnvel pyntinga eða mjög harðneskjulegra yfirheyrsluaðferða á föngum og þar fram eftir götunum þannig að því miður er ærin ástæða til að þoka þessu máli áfram og það er enginn vafi á því að efni þessarar valfrjálsu bókunar er mjög mikilvægt í þessu efni vegna þess að þar er einmitt kveðið á um tilkomu eftirlitskerfis að sett verði á fót reglubundið eftirlit og möguleikar á að senda sveitir til eftirlits þar sem menn hafa áhyggjur af því að samningurinn sjálfur sem bannar slíkt athæfi sé brotinn mér finnst mikilvægt að ísland leggi þessu lið með því að fyrir sitt leyti fullgilda samninginn eins fljótt og mögulegt er og það eru orðin þetta mörg ár síðan hann var undirritaður eða bókunina hann var undirritaður af okkar hálfu þannig að mín spurning er í sjálfu sér ósköp einföld til hæstvirts utanríkisráðherra og hún er svona hvað líður fullgildingu íslands á valfrjálsri bókun við alþjóðasamning gegn pyntingum og annarri grimmilegri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu